Diskutujeme o nej aj tu na pôde Európskeho parlamentu, zdôrazňujeme pritom európske hodnoty a povinnosti zo strany vlád na ich dodržiavanie. Ja chcem v tejto súvislosti poukázať na politickú citlivosť tejto problematiky, lebo práve s ohľadom na ňu existujú široké možnosti jej zneužitia, osobitne vtedy, keď vlády pri presadzovaní týchto otázok konajú jednostranne, bez konzultácií s tými, ktorých sa to dotýka.